Asi před 15 lety, když jsem jako filmař žil v Keni, dostal jsem za úkol o ženské obřízce natočit film. 90minutový dokument jsem tenkrát spolu s malým štábem v jedné vesnici kmene Samburu natočil. Jmenuje se Josefína africký příběh. K vlastní obřízce neměli přístup muži. Zde náleží ocenění naší ženské kameramance, jejíž profesionalita dokázala přehlušit otřes, kterému byla vystavena. Josefína dvanáctiletá Samburu holčička ležela na mlatu před chýší, plakala bolestí a ponížením. Vlastní operaci dělala babice tupou žiletkou. Trvalo to asi pět minut.

Muži mezitím opodál tančili a oslavovali událost pitím čaje s mlékem. Proč vám to všechno říkám, dámy a pánové. V Evropě převládá pověra, že v Africe praktikují tento středověký zvyk pouze muslimové. Není to pravda. Josefína byla křesťanka, její rodiče byli křesťané, bába s žiletkou byla křesťanka. Stejně jako ostatní Samburu pokřesťanštění před desítkami let italskými misionáři.